Aus diesem Grunde besteht dieselbe Gefahr wie auch in Tibet Wenn man mit den Gemäßigten keine Vereinbarungen trifft, gibt es immer mehr junge Radikale, die nicht mehr warten können oder wollen. Aus diesem Grunde verzögert eine Lösung im Sinne von Identität auf Dauer eine Lösung. Deshalb ist die chinesische Regierung sehr schlecht beraten, nur von Terroristen zu reden, nur davon zu reden, dass man die Einheit des Staates zerstören will, dass auswärtige Kräfte wie Al Qaida und so weiter dahinter stecken. Ich glaube, das ist keine Lösung für dieses Land, und deswegen sollten wir deutlich machen, dass eine solche Politik von uns nicht akzeptiert wird.